Ich habe drei Dinge gesagt. Erstens, dass ich, wenn ich jemandem das Wort entziehe, weil er zu lange gesprochen hat, dann lasse ich von mir aus keine blaue Karte zu. Da hatten Sie sich unter anderem gemeldet. Und zweitens habe ich darauf hingewiesen, dass einige Kollegen jetzt durch blaue Karten versuchen, ihre Meldung im Catch the eye sozusagen umzupolen. Das werde ich auch nicht zulassen.